Este inadmisibil ca unei țări din Parteneriatul estic, unei țări care are un acord de asociere cu Uniunea Europeană să îi fie pusă în pericol integritatea teritorială, să îi fie amenințați cetățenii. Trebuie să folosim toate mijloacele pe care le avem pentru a păstra integritatea teritorială a Ucrainei și să oferim asistență politică și economică pentru a o ajuta să își construiască un stat de drept și o economie prosperă.